Es geht um einen richtig verstandenen Geist des Wachstumspakts. Das müssen wir zum Wohle der europäischen Bürgerinnen und Bürger einhalten, weil es um Zukunftsinvestitionen geht und um Solidarität. Die zyprische Ratspräsidentschaft hat einen Vorschlag vorgelegt, den wir nicht akzeptieren können, weil er strukturkonservativ ist.